Răspunsul la provocările cu care se confruntă societatea noastră din punctul de vedere al utilizării eficiente a resurselor nu are cum să fie unul prea simplu sau prea ușor de identificat. Din acest motiv doresc să l felicit pe raportor, pe raportorul din umbră și pe toți cei care au contribuit la finalizarea acestui raport. Ce este important acum este că știm concret ce avem de făcut, știm unde vrem să ajungem, mai rămâne să ne mobilizăm ca să ne atingem obiectivele propuse în termen util. Mai sunt foarte multe de făcut la nivel național și local. Doar dacă luăm situația gestionării deșeurilor urbane în statele membre, situația este foarte diferită. Sunt state membre care au eliminat complet depozitarea deșeurilor urbane în gropi de gunoi, precum Germania și Olanda, țări în care proporția de reciclare a deșeurilor municipale sunt foarte ridicate, precum Belgia sau Suedia, sau țări în care cota reciclării este destul de scăzută, precum este și cazul României. În acest sens aș dori să adaug faptul că printre prioritățile noului guvern din România se numără și adoptarea unei strategii și a unui plan național de gestionare a deșeurilor. Este clar cât de important este rolul administrațiilor naționale și locale în acceptarea noilor direcții ale agendei europene, dar și în dezvoltarea de metodologii și procedee pentru implementarea schimbărilor necesare în cel mai scurt timp posibil. Este esențial că avem cetățenii de partea noastră, că din ce în ce mai mulți oameni sunt proactivi, cred într un consum durabil, în importanța reciclării și reducerii la minimum a deșeurilor.